Christiaan Barnard dijo aquella frase de Jesus, dit kan werk —que en afrikáans significa Jesús, esto va a funcionar— mientras miraba con incredulidad cómo latía el corazón que acababa de implantar, hasta hoy, han pasado 43 años en los que trasplantar un órgano útil de un ser humano que ha dejado de necesitarlo a otro al que le hace falta para vivir se ha convertido en una práctica cotidiana.

Y es ahí justo donde radica el reto de este Parlamento, que tiene que aprobar en este Pleno tanto la Directiva, que tan bien ha explicado el Dr.

Se trata de ofrecer, sin ninguna duda, canales amplios, claros y eficaces a la solidaridad de los europeos para que ningún ciudadano de la Unión fallezca por falta de órganos, y que esa falta de órganos se deba a carencias en el sistema de trasplantes. La prolongación de la edad de vida de los europeos, la aminoración de los accidentes de tráfico y los avances de la ciencia son sin duda circunstancias que celebrar, pero, por otro lado, hacen necesaria una mayor disposición de órganos por ser mayor el número de personas que los necesitan. La respuesta de los europeos cuando se les pregunta por su voluntad de ser donantes para poder salvar la vida de un conciudadano es altamente elevada y positiva. Y si esa voluntad no se ve con frecuencia directamente reflejada en el número de trasplantes que se practican en cada país es sin duda porque necesitamos mejorar nuestro sistema de trasplantes en aspectos esenciales como la coordinación, la información, la formación profesional y la educación ciudadana en esta materia. Ejemplos de que cuando la coordinación y la formación funcionan de manera óptima, el número de trasplantes por millón se incrementa, tenemos en algunos países. Y permítanme que cite el ejemplo de España, donde se ha consolidado un modelo de obligada referencia. A las garantías de calidad y seguridad en los trasplantes, junto al carácter complementario, gratuito y voluntario de los trasplantes ínter vivos, que, como se ha dicho, establece la Directiva, se añaden las recomendaciones que establece el plan de acción sobre la necesidad de la formación permanente de los profesionales, la información y la educación de la sociedad en esta materia, sin la cual es difícil trabajar. Todo ello constituye las bases de optimización de lo que podríamos denominar un sistema europeo de trasplantes armonizado y compartido por todos los Estados como un instrumento para lograr el objetivo que nos proponemos, que no es otro en este momento que alcanzar el día en el que ningún europeo fallezca por falta del órgano que necesita para vivir y que esa falta se deba a unos sistemas no perfeccionados. No podemos permitirnos en la Europa del siglo XXI que la falta de coordinación o de sistemas optimizados haga que un órgano se pierda y que otro ser humano europeo no pueda aprovecharlo. Esto es lo que se consigue con la aprobación de esta Directiva y de este plan de acción, que es un trabajo que no ha sido casual. Y quiero aprovechar estos momentos para destacar la buena predisposición y la buena colaboración que ha existido en todo momento tanto en los ponentes —en este caso, el señor Mikolášik— como en los ponentes alternativos, así como el fuerte impulso que la Presidencia española —representada por la Ministra de Sanidad española y por el Dr.